fyrsta hvenær er áætlað að hefja rannsóknarboranir vegna fyrirhugaðra norðfjarðarganga annars hvað má áætla að rannsóknarboranir og umhverfismat vegna þessara ganga taki langan tíma virðulegi forseti fyrirspurn mín er sett fram í framhaldi af blaðagrein sem ég skrifaði í morgunblaðið þrítugasta og fyrsta ágúst þar

peninga tilefnið er meðal annars það líka að ég las í bæjarins besta grein sem ég held að hafi verið eftir hæstvirtum samgönguráðherra eða viðtal þar sem hann fjallar um rannsóknir á göngum fyrir vestan milli arnarfjarðar og dýrafjarðar nú er það svo virðulegi forseti og rétt að hafa í huga að norðfjarðargöng og hellisheiðargöng fyrir austan eru líka í samgönguáætlun sem göng til rannsókna það er þess vegna sem ég spyr hæstvirtur ráðherra hvers vegna ekki sé byrjað að rannsaka með rannsóknarborunum og öðru á jarðgangastæðinu fyrir austan eins og gert var fyrir vestan það þarf ekkert að fjalla um það virðulegi forseti mikið að oddsskarðsvegur með oddsskarðsgöngum er stórhættulegur vegur og ég geri ekki mikinn mun á hættunni á þeim vegi og óshlíðinni fyrir vestan sem ég er innilega sammála um að verður ekki bætt nema almennilegum jarðgöngum þar en oddsskarðsvegur með þeim þrettán gráðu halla sem til er í

sex að sé í þessu ásigkomulagi sem þar er nú þess vegna verður að hefjast handa við ný norðfjarðargöng sem allra fyrst og undirbúningur að því er auðvitað rannsóknarboranir og frekar hönnun og umhverfismat

og það er einfaldlega bara óásættanlegur tími þess vegna setti ég fram þessa fyrirspurn virðulegi forseti og ég hygg og trúi því vegna þess að það er langur líftími frá blaðagreininni til þessa svars núna að hæstvirtur samgönguráðherra komi og skýri okkur nú frá því að hann hafi sett rannsóknarboranaáætlun í gang og það verði hafist handa um það sem allra fyrst